virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu okkar þingmanna samfylkingarinnar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs bjartrar framtíðar og pírata liðlega tuttugu þingmanna alls hygg ég en fyrsti flutningsmaður málsins er háttvirtur þingmaður sigríður ingibjörg ingadóttir sem því miður getur ekki verið með okkur hér í dag til að fylgja málinu úr hlaði sökum veikinda bað mig um að má þess vegna fyrir málinu í sinni fjarveru til að hún yrði ekki til að tefja með nokkrum hætti fyrir framgangi málsins því ég hygg að það sé það sem flutningsmenn eiga fyrst og fremst sameiginlegt og markmiðið með tillöguflutningnum

við tvínónum ekki við það að taka stórar ákvarðanir um ábyrgð okkar og skyldur í

sagði hér í morgun að væri kannski ekki rétt að kalla flóttamannavanda heldur væri nær að tala um sem þjóðflutninga í ljósi þess gríðarlega fjölda sem nú er á flótta bæði í evrópu og raunar um heim allan hér er gert ráð fyrir því að við tafarlaust tökum þá ákvörðun að hér verði boðin vist fyrir kvótaflóttamenn í samráði við flóttamannahjálp sameinuðu þjóðanna fimm hundruð talsins á næstu þremur árum hundrað nú þegar á þessu ári og síðan boðin dvöl fyrir tvö hundruð á næsta ári og tvö hundruð árið þar á eftir sem okkar hlut í því að takast á við þennan vanda auðvitað aðeins hluti þeirra aðgerða sem við þurfum að taka þátt í

norðmenn hafa ákveðið að taka við átta þúsund manns til viðbótar við það sem þeir höfðu þegar ákveðið og hér eru auðvitað fjölmargar þjóðir að taka stórar ákvarðanir um það að leggja sitt af mörkum auðvitað munu fimm hundruð manns ekki ríða baggamuninn í þeim gríðarlega vanda sem við er að etja eflaust má nefna ýmsar tölur bæði hærri og lægri um það sem rétt væri að taka á móti en ég hygg að það sé nokkuð óumdeilt að minnsta kosti af hálfu þeirra sem vinna við þessi mál að við eigum að geta tekið vel á móti

hundraðatali þegar við nú vitum það þá er í sjálfu sér ekki eftir neinu að bíða það þarf engar nefndir að skipa eða fleiri fundi að halda við getum einfaldlega tekið ákvörðun um það að taka þá við flóttamönnum í hundraða tali og bregðast við núna því þetta eru algerlega fordæmalausar aðstæður á síðasta ári einu þá jókst sá fjöldi flóttamanna sem flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna þurfti að hafa afskipti af úr liðlega fjörutíu milljónum í yfir fimmtíu milljónir á einu einasta ári flóttamönnum fjölgaði um þrettán milljónir á tólf mánuðum meira en ein milljón manna í hverjum einasta mánuði allt síðasta ár á hverjum einasta degi meira en býr í næststærstu bæjum landsins bæjum eins og akureyri hafnarfirði eða kópavogi sem missti heimili sín og var á vergangi á hverjum einasta degi þannig að vandinn er gríðarlegur hann er aðkallandi og hann er núna það er hátt í það að vera íbúafjöldi íslands íslenska þjóðin í heild sinni sem flýr yfir miðjarðarhafið á hverju ári þess vegna er það að flutningsmenn þessarar tillögu kalla eftir því að við í samvinnu við flóttamannahjálpina sem hefur auðvitað víðtæka reynslu af þessum verkefnum í samstarfi við þær stofnanir hér innan lands sem hafa yfir þekkingu að ráða til að taka á móti flóttamönnum hafa reynslu af því í samvinnu við aðra góða aðila tökum þessa ákvörðun en setjum um leið á stað vinnu við það að hér sé ekki bara til skammtímaáætlun eins og þessi heldur sé til áætlun sem verði unnin og lögð fram hér í þinginu og gildi síðan frá árinu tvö þúsund og átján og eftirleiðis sem tryggi það að við tökum við flóttamönnum í samræmi við fjölda okkar og efnahagslegan styrk sú vinna fari fram samhliða þessu og að auk móttöku þessara kvótaflóttamanna þá leggjum við áherslu á það að greiða fyrir fjölskyldusameiningum þeirra sýrlendinga sem þegar eru hér með því að auka verulega heimildir til þess að stuðla að fjölskyldusameiningum og gefa ættmennum þeirra kost á því að koma hingað og einnig að í þessari vinnu allri verði haldið til haga þeim áherslum sem ísland hefur haft í starfi með flóttamönnum að leggja upp úr því að þar sé hugað að hópum sem hafa sérstöðu og þarf að gæta sérstaklega að

hópum kvenna sem höllum fæti standa svo sem einstæðum mæðrum hinsegin fólki og öðrum hópum sem geta í sínum löndum eða heimshluta átt á brattann að sækja sökum fordóma eða skorts á mannréttindum umfram það sem þegar í því felst að vera flóttamenn við höfum rætt málefni flóttamanna hér ítrekað bæði í vor og einnig nú á haustinu ég hygg að það sé mikill samhljómur í öllum stjórnmálaflokkum hér á alþingi um að það sé nauðsynlegt að grípa til aðgerða við fögnum því auðvitað að ríkisstjórnin boðar það að hún hyggist taka einhverjar ákvarðanir á morgun við vonum að þessi tillöguflutningur hafi verið hluti af þeim þrýstingi sem mikilvægt var að hafa uppi á því að menn kæmu þegar fram með úrlausnir ég vænti þess að þær tillögur séu í þeim anda sem er að finna í þessari þingsályktunartillögu í því umfangi sem verið er að gera ráð fyrir fimm hundruð flóttamenn strax og síðan áætlun til lengri tíma um það hvernig við ætlum einfaldlega að standa við okkar hlut í þessum málum og kannski verði þessi þingsályktunartillaga óþörf eftir ríkisstjórnarfundinn á morgun en þangað til er full ástæða til að málið

megi ljúka ákvarðanatöku í málinu það er fyrir okkur í þessum sal ekki eftir neinu að bíða en fyrir